Zwracam tylko krótko uwagę na sprawę wzajemności, ochrony prawnej, transparentnych reguł wyjścia. Panie komisarzu, przed głosowaniem niech pan spróbuje rozwiać wszelkie wątpliwości, że ta umowa będzie rzeczywiście służyć ekspansji Unii Europejskiej na rynkach globalnych, a nie przenoszeniu produkcji z Unii Europejskiej do Chin po to, aby potem importować gotowy wyrób. I drugie moje pytanie i sprawa, o której chciałbym wspomnieć niech pan zechce nam wyjaśnić, czy mówimy o dostępności do rynku Chin kontynentalnych czy chińskiego rynku inwestycyjnego?